Ik denk dat wij bij de belastingdiscussie eigenlijk op hetzelfde niveau zijn als waar we 15 jaar geleden in de boardrooms ook waren met de milieudiscussie. Niet alles wat wettelijk is toegestaan is ook goed.